Qualcuno si illude, proponendo qualche disgustosa mancetta, di poter lasciare ancora sola l'Italia come in questi anni. Non ve lo permetteremo. Zero sul superamento dell'austerità. Al posto di cospargervi il capo di cenere dopo i disastri sociali di questi anni imposti al Sud Europa, ritrovate l'unità solo osteggiando una manovra italiana, la manovra del riscatto

Davanti a tutto ciò continuate a chiudere gli occhi, come li avete chiusi davanti ai miliardi regalati alle banche disoneste dai precedenti governi italiani, davanti alla nostra coraggiosa riforma contro la corruzione, e alcuni pensano persino di tifare per lo spread sperando che i mercati facciano il lavoro sporco nel piegare un governo scomodo.

Avete battibeccato per mezz'ora sulle etichette dei totalitarismi senza capire che la vera minaccia dei nostri tempi è il totalitarismo antidemocratico della finanza speculativa. Vergogna!